Europa ist global gesehen die reichste Region, doch investieren die USA, Japan und BRIC Länder wesentlich mehr in Innovation, Forschung und Entwicklung. Das Investitionsvolumen in Europa ist zwar gestiegen, doch bei dem Ziel, bis 2020 eine Gesamtinvestition von 3 des BIP zu erreichen, sind bisher nur sechs Länder jetzt bereits über

Es sind demnach die sozialen Aspekte und gesellschaftlichen Auswirkungen von Forschung und Innovation zu berücksichtigen.